Tisztelt Elnök Úr! A közös európai menekültügyi politika alapja a szolidaritás és a felelősség megosztása. S noha a menekültek száma az utóbbi hónapokban folyamatosan csökkent, a menekültügy továbbra is komoly kihívást jelent az Európai Unió, illetve a tagállamok számára. Ebben a helyzetben különösen fontos az Unió pénzügyi támogatásának biztosítása. A tagállamok megsegítése mellett azonban alapvető fontosságú a közös európai menekültügyi politika legfontosabb intézményeinek a támogatása. Ebben az összefüggésben különösen sajnálatos, hogy a Tanács az évek során sem volt képes egyezségre jutni az Európai Menekültügyi Ügynökség létrehozásában. Ez kizárólag a Tanács felelőssége. Ugyanakkor örvendetes, hogy az alapnak fontos feladata lesz, hogy legyen a közös európai menekültügyi politika keretén belül integráció, hiszen nincs igazi biztonság integráció nélkül.